Ik denk dat dat belangrijk is. We kunnen toch geen wetgeving vanuit het niets maken. We moeten toch rekening houden met de realiteit.

niet. En dan gedragen we ons met alle respect als een bende angsthazen.